Was heißt das dann im Verhältnis zur Aufenthaltsgenehmigung? Ich glaube, hier ist eine saubere Trennung notwendig, und deshalb ist das Visum ein wichtiges Instrument, um die Heranführung an die Europäische Union zu ermöglichen.